Ta strategia jest najbardziej ambitną próbą realizacji Porozumienia paryskiego, które mówi o neutralności klimatycznej dopiero w drugiej połowie XXI wieku. O sukcesie strategii zdecydują dwa czynniki wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny na ile nasz przemysł, małe i średnie firmy, ośrodki naukowo badawcze będą w stanie tę strategię zrealizować.

Ważne jest też poparcie obywateli, dobrze więc, że strategia pojawia się przed wyborami europejskimi.

To kluczowe dla uratowania całej planety i przed nami wielkie zadanie na spotkaniu w Katowicach. Jak przekonać wszystkich największych emitentów do tego, żeby poszli w nasze ślady, bo przecież naszym planem jest ograniczenie temperatury do 2 stopni. A według najnowszych badań, według tego do czego się zobowiązaliśmy w Paryżu, to może być nawet około 3 stopni, a może więcej.